Nie istniały ramy prawne w prawie pierwotnym, dlatego metoda międzyrządowa była jedyną dostępną w tamtej sytuacji.

Musimy pamiętać, że głównym celem trojki było uchronienie krajów członkowskich strefy euro od bankructwa i tym samym utrzymanie integralności strefy euro. Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby tego celu nie udało nam się zrealizować. Przyczyny kryzysu były wielowymiarowe, niejednolite, spotęgowane nawarstwiającymi się przez lata nierównościami strukturalnymi, przede wszystkim w strukturze handlowej oraz w finansach publicznych w gospodarkach niektórych krajów Unii. Trojka nie była przyczyną kryzysu, ale lekarstwem. Z tej perspektywy należy więc także stwierdzić, że lekarstwo ma być przede wszystkim skuteczne, a to czy pozostawia gorzki smak, jest rzeczą drugoplanową. Działania trojki uratowały kraje pogrążone w kryzysie jest to niepodważalny fakt, natomiast próby politycznego niuansowania tego faktu mają znaczenie drugoplanowe. W sytuacji, gdy kraj stoi na krawędzi bankructwa, reformy strukturalne muszą być drastyczne i bolesne. Pamiętam takie reformy przeprowadzone w Polsce, w zupełnie innej sytuacji, i były one jeszcze bardziej drastyczne.

Efekty reform zaproponowanych przez trojkę wymagają cierpliwości i mądrej konsekwencji. Jedne kraje osiągają swoje cele szybciej, inne wolniej.